Gospodine predsjedniče, utjecaj ruske propagande na građane država članica Unije sigurno nije zanemariv, no veliko je pitanje koliko je presudan u njihovom donošenju odluka na izborima i referendumima.

Čini mi se da europski politički mainstream koji ubrzano gubi povjerenje građana, a time i političku moć, želi u Moskvi pronaći svog Pedra, nekoga koga može kriviti za sve. Da, Moskva sigurno želi ostvariti određeni utjecaj u Europi, ali ne nije glavna odgovorna za razočaranje naših građana.

Uvijek su velike sile koristile razne metode kako bi jedna drugu destabilizirale.

Naravno da to ne bismo trebali šutke promatrati i dozvoliti da nas se destabilizira, ali ne mislim ni da je uputno Putinu pripisivati nadljudske osobine kako bi se prikrilo ili ublažilo vlastiti nerad, nekompetenciju i očite pogreške.